Po rokoch intervenovania v Afganistane vidíme, že Afganci nám nerozumejú, nestoja o našu pomoc, nerozumejú našej civilizácii, našim kultúrnym hodnotám.

Mali by sme sa predovšetkým orientovať na to, ako našu pomoc zmeniť a štruktúrovať tak, aby zodpovedala potrebám afganského ľudu. Nazdávam sa, že je naozaj potrebné, aby sme armádu postupne stiahli a odovzdali moc domácej správe, domácim politikom a cez domácich politikov potom pomáhali ľudu Afganskej republiky tak, aby sa dokázali stotožniť s našimi civilizačnými hodnotami, aby nám porozumeli, a potom snáď budú ochotní a schopní akceptovať našu